d'opiniâtreté et d'intelligence pour faire avancer ce sujet au sein de notre Parlement. Le texte qui nous est soumis, en faveur d'une plus large participation féminine au sein des conseils d'administration des grandes sociétés européennes cotées en bourse, est très important pour les femmes, bien sûr, pour la promotion des femmes dans les entreprises, pour la promotion des femmes, de manière générale, dans l'accès aux postes à responsabilités, mais il est également très important pour l'ensemble de l'économie européenne.

des grandes entreprises, nous ne pouvons que nous alarmer face au déficit et à la perte de compétences et d'atouts que cela représente pour nos entreprises, surtout en période de crise. Le texte qui nous est soumis et que nous allons j'espère voter très massivement demain est un texte équilibré, raisonnable, astucieux, l'instrument qu'il propose est souple et ce texte est le fruit d'un large compromis et d'un grand travail. Il tient évidemment compte de la nécessité de davantage de justice et d'égalité, mais sans jamais empêcher les entreprises de sélectionner les meilleurs candidats possibles, ni renier la culture économique et juridique de chacun des États membres.